C'est une commission récemment créée qui pourra, pourquoi pas, être appuyée par un groupe d'amis du Maroc parce qu'il y en a beaucoup ici. J'attends également impatiemment le dialogue avec le ministre marocain des affaires étrangères.